Seveda jaz predlagam, da se na naslednji seji o tem pogovorimo, kako je možno, da v treh letih, kljub ogromno truda vloženemu, tisti, ki jim pripada milijon evrov letno, tega denarja ne dobijo. Spet KPK vam je naložilo, naj z namenom učinkovitega izvajanja zakona, ki ureja v kolektivno upravljanje avtorskih sorodnih pravic, poskrbite, da bodo kriteriji za presojo popolnosti vloge dostopni vsem imetnikom pravic, očitno temu ni tako. Kriteriji so preveč komplicirani, zato tudi ovadba na KPK, kajti vemo, da tukaj milijon evrov na leto je že pomembno, kako se razdeli, in kjer je dim, je tudi ogenj, zato jaz prosim, da se o tej zadevi opravi razprava. Hvala.